Señor presidente, señora comisaria, señorías, la elección el año pasado del presidente de los Estados Unidos no solo ha cambiado la política exterior de este país ―hemos visto la reciente visita a Asia, o con China, Rusia, Irán o Cuba―, sino sobre todo y fundamentalmente la política comercial. Se han suspendido las negociaciones del TTIP, se ha decidido no ratificar el Acuerdo Transpacífico, se ha revisado el acuerdo NAFTA y se han adoptado sobre todo toda una serie de baterías de medidas proteccionistas. Hay que decir, señora comisaria, que la Comisión ha reaccionado rápida y eficazmente, desplegando toda una serie de negociaciones muy importantes en el ámbito bilateral y regional. Es en este contexto donde se sitúa la reunión de la organización ministerial de la Organización Mundial del Comercio que la comisaria ha definido en su intervención inicial como crítica. Y aquí no se trata solamente de mantener la agenda, que es apoyada por la Resolución del Parlamento, sino sobre todo de intentar que los principios del multilateralismo que la Organización Mundial del Comercio representa sobrevivan. La no discriminación, la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios a través del diálogo, la predictibilidad y seguridad jurídica y la resolución de las controversias.

Confiamos en la Comisión y esperamos que la ronda multilateral y las negociaciones bilaterales en curso ―Japón, Mercosur, México y Chile― prosperen con éxito y en los tiempos previstos.